Ik ben heel blij dat deze regeling erin komt.

Immers in elk land kan het nog anders.

Transparantie en betrouwbaarheid voor de consumenten